Paní předsedající, já se chci připojit a podpořit toto usnesení, připojuji se k práci svých kolegů, kteří navrhují toto usnesení, které kritizuje současný stav Zimbabwe. Celá ta dnešní debata byla vyvolána situací konkrétního ochránce lidských práv

Ale je správné, že ta debata není pouze o této osobě, která je neoprávněně politicky stíhaná, ale i o celkové situaci lidských práv v Zimbabwe. Je třeba situaci a stav lidských práv, svobodu projevu, svobodu shromažďování a jiná ústavní práva, která jsou v Zimbabwe trvale potlačována, zde na plénu jasně popsat a odsoudit situaci v této zemi. Je třeba jasně říct, že pokud Zimbabwe chce peníze od EU, pak je třeba, aby dodržovalo lidská práva, aby respektovalo základní principy demokracie.